Es geht nicht darum, Plastik zu verteufeln, weil dieses Material in vielen Bereichen auch nützlich sein kann. Allerdings müssen wir uns bemühen, diese Flut von Plastikprodukten einzudämmen und vor allen Dingen die Wiederverwendung und das Recycling wirklich so konsequent durchzuführen, wie es irgendwie machbar ist. Die Frage ist ja Wie können wir Firmen animieren, mit weniger Materialverbrauch aufzutreten?

Die Ökodesign Richtlinie muss auch auf Plastikprodukte ausgeweitet werden.

Und ich will auch noch eins sagen Wenn wir Ersatzmaterialien nutzen, dann müssen wir auch genau schauen, ob die wirklich besser sind.